Das ist die Basis für die nächste und wenn auch das Wirtschaftswachstum vorhanden ist das ist die klassische Basis für die nächste Krise! Das heißt, die Krise ist nur parallel verschoben worden. Und sie wird das nächste Mal noch viel dramatischer sein! Und die Troika hat überhaupt keine Vorstellung, was sie uns dann vorlegen wird. Das Einzige, was man uns vom Internationalen Währungsfonds vorschlägt ich darf Ihnen empfehlen, den Jahresbericht des IWF vom Oktober 2013 zu studieren eine 10 ige Abschöpfung der Sparguthaben! Das wird vorgeschlagen.